Sì, l'istruzione è uno strumento fondamentale per l'integrazione. Come ho detto all'inizio del mio intervento, nessuna politica, nessuno strumento e nessun accordo, se presi singolarmente, assicurano da soli una risposta al fenomeno migratorio, per cui quando si dà una risposta a una politica anche di integrazione bisogna tenere